Pa. Gospod podpredsednik, vas in gospoda Grimsa moram opozoriti, da je šlo za sprevračanje dejstev. Takrat na Kotnikovi je šlo za to, da so se ljudje postavili v bran beguncev, s katerimi je hotela fizično obračunati večja skupina.